Debemos elogiar que el nuevo concepto estratégico añada nuevos desafíos, como el terrorismo, la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, la ciberdefensa y la seguridad energética. Hay que celebrar también que el nuevo concepto señale la necesidad de fortalecer la relación estratégica entre la OTAN y la Unión Europea. Falta determinar, sin embargo, un reparto del trabajo claro, para ser eficientes y no duplicar esfuerzos en tiempo de crisis.

El objetivo es claro la Unión Europea debe ser capaz de movilizar las capacidades civiles y militares necesarias para poder asumir sus responsabilidades internacionales, y la política común de seguridad y defensa debe suponer una importante contribución a la seguridad atlántica. Pero lo que no ha quedado claro es cómo se va a organizar esta colaboración con la Alianza para que sea realmente eficaz.